í stoðum þjóðfélagsins þúsundir mótmæltu við þingsetningu og enn fleiri eru fyrir utan núna og hér á alþingi er sundurþykkjan meiri en nokkru sinni fyrr við íslenska þjóðin erum enn í sárum eftir hrunið stjórnvöld hafa unnið hörðum höndum að því að gera það sem í þeirra valdi stendur til að koma efnahagslífinu aftur í horf en það tekur tíma og til að segja hlutina eins og þeir eru verður efnahagsleg tilvera okkar líklegast aldrei aftur eins og hún var þegar við héldum að hún væri best og mest ekki á mínu æviskeiði að minnsta kosti en kannski þegar lengra líður frá þótt svo verði ekki erum við samt rík þjóð

sem skyldi og nú skiptir máli að ráðherrarnir fimm spyrji einfaldra spurninga og gefi svör við þeim á mannamáli ég nefni dæmi skila lögin þeim árangri sem til var ætlast tókum við rangar ákvarðanir hefðu aðrar ákvarðanir verið betri er kannski ekki hægt að gera meira í erfiðum kringumstæðum við verðum að fá botn í þetta mál ef fara þarf aðrar leiðir en hingað til verðum við að gera það til þess verðum við að hafa pólitískan

kannski er ekkert óeðlilegt við að afskrifa skuldir frá skinney þinganesi upp á tvö komma sex milljarða króna eins og landsbankinn gerði hefur skinney þinganes þá verið gert upp sem fyrirtæki gert gjaldþrota og allar eignir þess seldar landsbankinn er í ríkiseigu þess vegna eigum við að geta spurt þessara spurninga og fengið svör við þeim það er nauðsynlegt að hlutir af þessu tagi séu útskýrðir það er alltaf nauðsynlegt en sérstaklega núna í því andrúmslofti sem hér ríkir vantraustið á stjórnmálamönnum og þeim sem nálægt valdastofnunum koma er algjört til að endurvinna það traust þarf allt að vera uppi á borðum það á ekki að fara í manngreinarálit sérlausnir eiga einungis að vera til fyrir þá eða þau sem verst eru stödd arðsemi bankastofnana vekur athygli arðsemi arion var sautján komma sjö prósent á fyrra helmingi þessa árs og íslandsbanka sautján komma eitt prósent og hagnaður landsbankans var nítján prósent einhvern veginn rímar þetta ekki alveg í huga mér við að ógerlegt sé að leysa úr skuldavanda fólks og fyrirtækja er afkoma fyrirtækja almennt svona góð eða gildir þetta bara um bankana afkoma bankanna núna er svipuð því sem hún var fyrir hrun og ég spyr eru bankarnir í svo vernduðu umhverfi að samdrátturinn sem bitnar hvað harðast á almenningi komi bönkunum ekki við ríkið á landsbankann auðvitað viljum við ekki pólitísk afskipti af rekstri þess banka né annarra en stjórnendur bankanna verða að skilja veruleikann í kringum þá hagfræðikenningar segja að stjórnendur fyrirtækja eigi að hámarka ágóðann en er ágóðinn þá alltaf bara mældur í krónum og aurum er það hagsæld bankanna til langs tíma að liggja eins og ormar á gulli og halda fyrirtækjum og heimilum í spennitreyju nýta ekki það fjármagn sem þó er til í landinu til að blása lífi í fyrirtæki og atvinnulífið sem er forsenda þess að þjóðlífið nái að dafna forsenda þess að við náum endum saman og getum varið þau lífsgæði sem við þó enn höfum auðvitað eiga pólitíkusar ekki að skipta sér af rekstrinum en löggjafinn við hér við setjum reglurnar og ég velti fyrir mér hvort reglurnar um bankana séu þannig að þeir geti makað krókinn um of nú fer

að við tökum þá umræðu af alvöru og við til tilbreytingar hlustum við og við hvert á annað en tölum ekki hvert annað í hel eða þjóðina við höfum verkefni að vinna það er erfitt verkefni en ef við leggjumst öll á árar er það mögulegt góðar stundir